Señor Presidente, yo celebro también este debate, que viene a ponerle cara e introduce el componente social en el debate de la energía. La energía se ha convertido en un derecho social, en un bien social, cuyo acceso debemos garantizar, especialmente a los colectivos más vulnerables.

En primer lugar, el papel de la eficiencia energética como primera fuente de energía, y con ello apelo al cumplimiento de la Directiva de eficiencia energética por parte de los Estados miembros, para que dentro de sus planes nacionales establezcan un espacio, una apuesta clara, por la renovación de los edificios de las personas más vulnerables.

Y, en tercer lugar, creo que es fundamental hablar y abordar una fiscalidad justa. Conocemos todos que más del 50 del componente del precio o de la factura que pagan los ciudadanos por la energía en el conjunto de la Unión Europea son impuestos por política energética, diferentes al coste de producción o de distribución.